Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, gospe in gospodje! Odbor za finance je na šesti seji drugega marca letos kot matično delovno telo obravnaval predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč devetnajst, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila vlada. Odboru so bila posredovanja posredovana mnenja naslednjih zainteresiranih delovnih teles, praktično vseh teles delovnega delovnih teles državnega zbora, ki so se seznanila s predlogom rebalansa in niso sprejela svojih amandmajev. Odboru je bilo posredovano tudi mnenje državnega sveta, ki predloga rebalansa ne podpira. Prav tako je bil odbor seznanjen z naslednjimi dokumenti: z oceno Fiskalnega sveta, z mnenjem Sodnega sveta in s stališčem Vlade Republike Slovenije do ocene Fiskalnega sveta. V poslovniškem roku so kvalificirani predlagatelji vložili štiriintrideset amandmajev, in sicer poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke dva amandmaja, poslanska skupina Slovenske demokratske stranke šestnajst amandmajev in poslanska skupina Nove Slovenije - Krščanskih demokratov šestnajst amandmajev. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, vlade, predstavniki UMAR-ja in Fiskalnega sveta. Uvodno obrazložitev predloženega rebalansa je podal minister za finance ter dejal, da se z rebalansom sledi ključnim usmeritvam, in sicer doseganju nominalnega presežka v javnih financah, zniževanju javnega dolga in zagotavljanju srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Pojasnil je, da je rebalans stabilen in razvojno naravnan. Državna blagajna naj bi imela V letu dva tisoč devetnajst sto triindevetdeset milijonov presežka, kar predstavlja nič cele štiri odstotka bruto domačega proizvoda. V nadaljevanju je predstavil tudi prednostne naloge rebalansa, kot so zdravje, znanost, infrastruktura in črpanje evropskih sredstev. Poročevalci zainteresiranih delovnih teles so predstavili poročila odborov. Vršilka dolžnosti direktorice Urada za makroekonomske analize in razvoj je na kratko predstavila splošno gospodarsko sliko za leto dva tisoč devetnajst, ter povedala, da predlog rebalansa temelji na izhodiščih iz jesenske napovedi UMAR-ja v letu dva tisoč osemnajst. Povedala je, da so bile napovedi nekoliko nižje, kot je bila dejanska realizacija, predvsem se je okrepila gospodarska rast, povečala se je potrošnja - tako javna kot zasebna, okrepile so se investicije in povečala se je stopnja zaposlenosti. Edino izvoz je od makroekonomskih agregatov bil nekoliko nižji od pričakovanega. Izpostavila je, da se pozitivni obeti nadaljujejo tudi v prihodnje ter ob tem napovedala spomladansko napoved UMAR-ja, ki bo znana konec meseca marca. Predstavnik državnega sveta je predstavil mnenje državnega sveta, ki predloga rebalansa ne podpira. Predstavnik Fiskalnega sveta je uvodoma predstavil oceno, ki temelji na pripravi Zakona o fiskalnem pravilu, podal pa je tri ključne ugotovitve. prvič, da se izdatki trajno in nepovratno povečujejo - na na prihodkovni strani temu ni tako, saj ni strukturnih ukrepov, za zato obstaja določeno tveganje. drugič; izpostavil je problematiko strukturnega primanjkljaja, kjer je potrebno vzdrževanje že doseženega stanja. In tretjič, ker ni predloženega okvira za proračun sektor država za naslednja tri leta, je odsotna srednjeročna dimenzija. V razpravi so nekateri poslanci menili, da predlog rebalansa ne zagotavlja srednjeročne stabilnosti javnih financ, saj povečuje odhodke ter ob tem ne zagotavlja zadostnih prihodkov. Nekateri so izpostavili, da vlada ni predložila nobenih strukturnih ukrepov ter da rebalans ne odraža srednjeročne dimenzije. Nasprotno pa so nekatere članice in člani odbora menili, da je rebalans stabilen in razvojno naravnan, saj ima Slovenija javnofinančni presežek in stabilne javne finance. Odbor se je v nadaljevanju opredelil do vloženih amandmajev kvalificiranih predlagateljev v skladu s stošestinšestdesetim členom poslovnega poslovnika državnega zbora in ni podprl nobenega amandmaja. Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep: Odbor za finance podpira Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč devetnajst. Hvala lepa.